Hvala lepa predsedujoči za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, državni sekretarji, kar nekaj časa že razpravljamo danes o proračunu. Ampak želim poudariti, da imamo res, rekorden proračun v Republiki Sloveniji. Vse skupaj pa nas bi moralo na koncu koncev navdahniti pozitivno. Ampak je danes, tako danes slišimo tako iz leve kot iz desne opozorila, in kot po navadi pri sprejemanju proračuna s proračunom nismo nikoli vsi zadovoljni. Tudi pri tem je danes tako. A sprejemati pri proračunu je potrebno kompromise in slediti prioritetam vlade. In kot, je bilo že nekajkrat danes tudi omenjeno, prioritete vlade so zdravstvo, znanost, varnost in gospodarstvo. A kljub temu lahko z gotovostjo zatrdim, da marsikateri posameznik in posameznik, v tem proračunu ni povsem zadovoljen, še vedno nekateri ne bodo čutili tega rekordnega proračuna, predvsem tukaj izpostavljam najranljivejše skupine ljudi, kot so upokojenci, prejemniki nadomestila za invalidnost, tudi investicij v šolstvo, v kulturo, ceste, še primanjkuje in še in še bi lahko danes tukaj naštevala. Vendar, kot sem povedala, potrebno je sprejemati kompromise, postaviti prioritetno, lestvico in imamo danes takšen proračun, kot ga imamo. Potrebno se je zavedati tudi na opozorila fiskalnega sveta. Ta je opravil svojo nalogo, svojo ustavno nalogo, dobro. Podrobneje proučil proračun, ocenil je tveganja in jasneje nanje tudi opozoril, kar je dobro, in vsi bi se tega danes v tej dvorani morali tudi zavedati in že ob predlogu proračuna, takšnega, kot ga imamo danes na mizi, je fiskalni svet podal ta jasna opozorila, zato na tem mestu izpostavljam vprašanje - kaj bi danes fiskalni svet rekel glede na sprejem, sprejeti amandma na odboru, v zvezi s povprečnino za občine? Res je, da iz predloga proračuna izhaja, da povprečnina še vedno ni v zakonskih okvirih, a vendar, vsa ta leta, zadnja leta, se je povprečnina povečevala, bili so pozitivni trendi, zato se mi kljub temu na tem mestu postavlja vprašanje, kaj bi na povprečnino povedal fiskalni svet? Osebno si želim stabilnost javnih financ, ki mora biti učinkovita, k ciljem in predvsem k ljudem usmerjena. Zato je pomembno, da je proračun v korist ljudi in tudi širše, skupnosti in proračun ne more in ne sme biti borba za lasten interes posameznikov, pa tudi strankarskih interesov. Proračun mora slediti vsem segmentom naše, države. Kot sem omenila, resnično, pri posameznih skupinah ljudi je še vedno težava, so še vedno na robu obupa, ko s sredstvi, ki jih prejmejo, ne morejo preživeti meseca. Ogromno je teh ljudi, ostajajo jim dolgovi in zakaj danes govorim o tem? Ker velikokrat pride tudi do deložacij, ko ne zmorejo plačati, bodisi najema, bodisi elektrike, bodisi ogrevanja, velikokrat pa tudi ne svojih osnovnih življenjskih potreb, in spremembo, ki jo je podala Banka Slovenije, z omejevanjem kreditov tem najranljivejšim skupinam, se absolutno ne morem strinjati in je takšen ukrep povsem nesprejemljiv. Ti mali ljudje, ki so v preteklosti najemali kredite, niso dejansko, pogrom, države naredili. Za to so bili krivi drugi in takrat regulator, Banka Slovenije, ni naredil svojega in se mi zdi povsem, še enkrat, nesprejemljivo, da so nastali takšni dolgovi, ki jih danes vsi davkoplačevalci plačujemo in oziroma smo jih že plačali, z dokapitalizacijo bank, ki so jih pa zavozili posamezniki z imeni in priimki in te, bi že zdavnaj, zdavnaj morali ti, plačati, za te napake. Kot vemo, vedno ima vsak proračun prednosti in slabosti. Imamo v proračunu presežek prihodkov nad odhodki, kar je dober v višini štiristo petnajst milijonov evrov, za leto dva tisoč dvajset, in kar nekaj več tudi v letu dva tisoč enaindvajset, vendar za leto dva tisoč enaindvajset so še zgolj predvidevanja. Pa kljub vsemu, ko pogledamo ta presežek, se vprašamo, ali pri vsem pri ohlajanju gospodarstva ne bi bilo smiselno povečati investicijski potencial, kajti, omenila sem, da na področju šolstva, stanovanjske gradnje, infrastrukture, znanosti, izgradnje domov za starejše, obnove kulturnih spomenikov, kulturne dediščine smo enostavno v času krize pozabljali oziroma smo zategovali pasove. Zato bi bilo prav, da bi nekako te investicije, ponovno zagnali. V proračunu ugotavljam, da na področju zdravstva dodatno zagotovljena so sredstva za skrajševanje čakalnih, dob. V višini osem cela pet milijonov. A kot sem že včeraj pri svojem poslanskem vprašanju omenila, se utemeljeno vprašaš, ali bi se čakalne vrste skrajšale zaradi večjega vlaganja tudi v krepitev zdravja državljank in državljanov z raznimi preventivnimi ukrepi. Kajti, s skrajševanjem čakalnih dob se zmanjšujejo tudi stroški za bolniške odsotnosti in se kažejo tudi na drugih ravneh. Vemo, da je velik, strošek zdravstvene blagajne, so bolniške odsotnosti, zato je resnično, resnično potrebno narediti vse napore, da se, mislim da pride do skrajšanja čakalnih, dob. Namenjajo se tudi, sredstva v višini petih milijonov za izboljšanje likvidnostne situacije javnih zdravstvenih zavodov. Že v preteklih letih smo veliko sredstev namenjali in že takrat smo se zavedali, da s sredstvi ne bomo pokrili vseh izgub, zato je bilo pričakovati, da se bo ta trend še nadaljeval. Ta strošek, v letošnjem proračunu je bistveno nižji, kot je, upam pa, da bomo končno javne zdravstvene zavode pripravili v takšen, okvir, da teh dolgov več enostavno ne bo, in da če bo prišlo do preplačevanja, tako, materiala, bojo bojo določeni ljudje tudi začeli odgovarjati. Kajti to, kar je bilo v prejšnjem mandatu ugotovljeno pri preplačevanju žilnih opornic, raznoraznega materiala, enostavno je potrebno z imeni in priimki pozvati na odgovornost te ljudi. Kajti tukaj se izgublja, prenekateri evro, ki bi ga potrebovali v zdravstvu. Nadalje, me veseli, da se zagotavlja dodatna sredstva v zdravstvu za posodabljanje opreme v bolnišnicah. Manjka nam sicer denar za obnovo bolnišnic, predvsem želim malce izpostaviti tudi lokalni problem pljučnega oddelka UKC Maribor. Tega, te investicije ni v proračunu, vendar je nujno potrebna umestitev na novo lokacijo oziroma prenovo, kajti sedanji prostori ne zadostujejo več standardom in ne za bolnika dostojnega zdravljenja. Res je, v času največje krize smo varčevali, zategovali pasove, pozabljali smo na prometno infrastrukturo, pozabljali smo na infrastrukturo, v domovih, pozabljali smo na infrastrukturo na zdravstvu, marsikatero zadevo smo puščali, propadanju. Veliko smo danes slišali tudi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kajti to je naša obljuba, da bomo ukinili, dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Želim si, da res do tega tudi pride, da to ukinemo in naredimo solidarnostno dajatev, glede na višino prihodkov posameznika. Kajti ni sprejemljivo, da nekdo plačuje, prispevek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini več kot deset procentov, nekateri, pa plačujejo, ki imajo bistveno višje dohodke pa še dva procenta svojih prihodkov, ne, jih ni, ker ta prispevek, v tej višini. Vendar želim na tem mestu izpostaviti, da zgolj, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo potrebno vzporedno peljati tudi spremembo po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot tudi o preoblikovanju, zavoda za zdravstveno zavarovanje. Kajti, te stvari so nujno potrebne, in če gledamo vse te dogodke zadnjih, mesecev, enostavno vidimo, da bi že te korake morali narediti, že pred leti. Ja, Slovenija postaja starajoča se družba, ki nujno potrebuje tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo starejšim omogočal, da bodo čim dlje ostali v domačem okolju, da ne bodo, prepuščeni samemu sebi, ampak danes se nam dogaja to, da veliko ljudi čaka doma, je prepuščenih sosedski pomoči, kajti, tako, na pomoči na domu, se čakalne dobe povečujejo, ljudje enostavno ne dobijo pomoči takrat, ko jo nujno potrebujejo, oziroma takrat, ko je njihovo zdravstveno stanje že takšno, da bi to bilo potrebno, da ne omenjam, takrat, ko postane tako nevzdržno, da je potrebna namestitev v domsko varstvo. Danes nimamo, enega ene proste sobe ali enega prostega, ležišča v domu starejših in resnično, je to, velik problem, Republike, Slovenije. No, in na tem mestu želim izpostaviti, da sem se pogovarjala kar z nekaterimi, bom rekla, aktivnimi, starejšimi osebami. Stari so malce nad petinšestdeset let in vprašajte, kaj naredijo? Danes se vpišejo na čakalno listo v domu, ki jim je blizu, da takrat, ko bo potrebno - ali bo to čez dve tri pet deset let - da bodo lahko dobili prosto, mesto v domu. Kajti, če se zgodi nemudoma ta zadeva, enostavno, ostanejo, bom rekla, ne vem nekje in se jim pomaga po svojih, vsak po svojih močeh tako, svojci najboljših, v kolikor jih pač imajo, v nasprotnem primeru, pa se bojim, da je zelo, zelo, težko takšno življenje teh ljudi. Danes smo nekajkrat slišali, da se, sprašujemo, zakaj se socialni transferji povečujejo. Treba je izpostaviti, da smo v tem mandatu sprostili, ukrepe Zakona o uravnoteženju javnih financ in, seveda, vzporedno s tem se povečujejo tudi povišanje na teh postavkah. Tudi na področju, kulture so pričakovanja vseh nas izjemno, izjemno velika. Jaz upam, da bo prišlo do kulturnega evra, ki bo končno, zagledal luč sveta, o katerem že govorimo kar nekaj let, kajti nujno ga potrebujemo. Potrebno je zaščititi našo kulturno dediščino, kajti v tuje države oziroma naše sosednje države se zavedajo tega kulturnega potenciala, ki ga imajo, in enostavno to izjemno dobro, koristijo in jaz upam, da naši, bom rekla, ministri, ki hodijo po svetu, se tudi bodo iz te prakse nekaj naučili in to prenesli v naš, zdrav sistem. V proračunu moram reči, da sem končno izjemno zadovoljna, da je ministrstvo in ključno z vlada prepoznala, da je zahodna obvoznica Slovenska Bistrica multiplikator gospodarske rasti. Na potrebo, te obvoznice sem izpostavljala vse od mojega vstopa, v državni zbor, to je že od leta dva tisoč štirinajst in končno so, vsa ta moja prizadevanja tudi padla na plodna tal, tla. Gre za izjemno pomembno investicijo, ki bo razbremenila center Slovenske Bistrice - Partizansko cesto in tudi, središče starega mestnega jedra. In kot smo že slišali, investicija je vitalnega pomena za razvoj podjetja Impol. Obetajo se novi, posli s Samsungom in BMW-jem in enostavno, v ohlajanju, naročil je potrebno vsako investicijo, spodbujati. In vesela sem, da smo kot v okviru kluba parlamentarcev sedem, ki smo se udeležili obiska v Impolu, kjer so nam predstavili celotno proizvodnjo, dobre zadeve, da smo lahko to prenesli na ministrstvo, smo se veliko pogovarjali, in še enkrat hvala lepa ministrstvu, da prepoznava, da je to, dober pokazatelj gospodarskega razvoja, za naprej. Manj pa sem zadovoljna, s tem, da, bom konkretno sicer govorila o rekonstrukciji, ceste Ruta-Lovrenc-Pesek, kajti proračunski dokument ne sledi podpisanemu sporazumu iz meseca avgusta dva tisoč sedemnajst. Celotna vrednost investicije rekonstrukcije je nujno potrebna, celotna vrednost znaša nekaj manj kot pet milijonov, od tega je obveznost, tri milijone evrov, ampak čakamo, da bo na koncu koncev tudi občina uslišana, da bo lahko vključila tisti del, ki pač spada, v breme lokalne skupnosti v proračun. Jaz moram reči, da veliko zadev je v samem proračunu. Treba je gledati proračun celostno, nisem celostno ga, obdelala, ker tudi ta namen danes ni. Kljub temu še lahko enkrat poudarim, da je rekorden proračun, da je želja, kot smo rekli, izjemno, izjemno veliko. Kljub temu pa moram reči, da investicijski potencial še je vedno premalo izkoriščen. Mogoče bi razmišljali o manjšem presežku prihodkov nad odhodki, in potem zagnali investicije, ki bi bile gonilo gospodarskemu razvoju, ampak to ne govorim zgolj o samo velikih investicijah, govorim tudi o manjših investicijah in srednje velikih investicijah, ki prav tako izboljšujejo gospodarsko rast in kvaliteto življenja ljudi in bi bilo to ob tem ohlajanju gospodarstva izjemno pomembno, predvsem pa ustvarja, gospodarski optimizem, ki ima pomembno vlogo za ekonomske odločitve, tako ljudi kot tudi podjetij. In ne nazadnje, moram poudariti, da je proračun dobro nastavljen, seveda lahko bi rekli, da bo da bi lahko bil tudi boljši, ampak je takšen, kot je. Je splet kompromisov, zastavljen na podlagi prioritet vlade, kot so zdravstvo, znanost, varnost in gospodarstvo. Hvala lepa.